Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, en 2008, l'Union européenne et les États membres n'ont pas pris toute la mesure du vent de liberté qui soufflait sur les pays de la Méditerranée.

Au delà de ces biens mal acquis et de leur recouvrement se pose le problème préoccupant de la dette. En droit international, une dette contractée sous une dictature peut être qualifiée d'odieuse.

La responsabilité des créanciers, qui ne pouvaient ignorer la destination des prêts octroyés, est grande. À eux aujourd'hui de faire preuve de courage, soit en annulant les dettes, soit en les convertissant en complément d'aide publique au développement pour que de la révolution naissent des démocraties solides.